Es klingt wie Hollywood, ist aber bitterer Ernst Da kontrolliert die Polizei wegen eines angeblich defekten Abblendlichtes eine Person und findet dabei angeblich dieser Person gehörende große Mengen Drogen. Die verhaftete Person ist für ihre Anwälte dann angeblich nicht aufzufinden. Bei den sich anschließenden Untersuchungen erkennt ein angeblicher Zeuge den angeblichen Täter wegen einer angeblichen mangelnden Ausbildung des polizeilichen Protokollanten nicht. Dumm, aber dann macht die Anklage ihn halt einfach selbst zum Zeugen, und so weiter und so fort im Drehbuch. Zwischenziel erreicht für die Autokraten in Grosny, der Hauptstadt eines erschreckend rechtsfreien Raumes mitten in der Russischen Föderation. Nach den Verwüstungen zweier Kriege entwickelt sich dieses Land, baut wieder auf und sucht sich zugleich selber. Das hierfür gewünschte Modell das Oberhauptes vor Ort ist klar Absicherung persönlicher absolutistischer Ansprüche mit dem Geld aus Moskau und eigenen Milizen sowie zugehörigen staatlichen Strukturen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen in Tschetschenien und auch Moskau verstehen Rechtsfreiheit hat noch nie Stabilität gebracht.